Cieszę się, że Komisja Budżetowa przegłosowała projekt jednej siedziby Parlamentu Europejskiego, co mogłoby dać oszczędności rzędu stu czternastu miliardów euro rocznie. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie przez sprawozdawcę konieczności respektowania przez Parlament praw socjalnych i emerytalnych akredytowanych asystentów parlamentarnych, w tym zapewnienia im dostępu do systemu emerytalnego po upływie dwóch kadencji. Godny podkreślenia jest także fakt, że sprawozdawca wnioskuje o zbadanie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy dobrowolnego systemu emerytalnego dla posłów w związku z poważną zmianą warunków korzystania ze świadczeń dokonaną niedawno w tym systemie przez Prezydium Parlamentu.